Îmbunătățirea accesului la serviciile energetice contribuie la creșterea calității vieții populației. Ea este necesară în special pentru persoanele care trăiesc în sărăcie. În acest sens, accesul la energie ar trebui să devină o prioritate în cadrul dezbaterii privind eradicarea sărăciei. Atenționez că accesul dificil la servicii energetice moderne dezavantajează în mod deosebit femeile și copiii.

Totodată, trebuie încurajate investițiile private, pentru a crește accesibilitatea populației la aceste servicii. Subliniez importanța finanțării proiectelor în domeniul surselor de electricitate regenerabile. Spre exemplu, în România, producătorii de energie verde urmează să încaseze în acest an 300 de milioane de euro din certificate verzi.